Warto postawić sobie pytanie dlaczego podejmujemy działania, interwencje dopiero po tak dużych demonstracjach? Czy nie mogliśmy zrobić tego wcześniej? Czy brakuje nam informacji, analiz? Opóźniona interwencja zawsze kosztuje dużo więcej. Musimy po prostu przeznaczyć większe kwoty. Prawda jest taka, że przy wdrażanej reformie nie wprowadziliśmy odpowiednich instrumentów zabezpieczających rynek rolny. Mam na myśli tak zwaną siatkę bezpieczeństwa. Tutaj także my jako Komisja, jako Parlament ustąpiliśmy i myślę, że było to też nasze niedopatrzenie.

Z tego tytułu podlega pewnym wahaniom.

Nawet rynki finansowe nie były w stanie same się regulować, co pokazał kryzys po roku 2008. Mówimy, że lekarstwem jest poprawa konkurencyjności.